Vele andere maatregelen zijn nodig, en het leger, dat de touwtjes nu in handen heeft, moet op een geloofwaardige manier het overgangsproces dat begonnen is begeleiden.